Vanaf morgen gaan de onderhandelingen verder over de meerjarenbegroting van de Europese Unie, of beter gezegd, over het verdelen van de belastingcenten van de Europese burger.

Waarom denkt u anders dat alle landen zo hard moeten bezuinigen? Door de crisis zijn wij blut! Wat de Europese Unie wil, is geld afpakken van de hardwerkende burger en van toekomstige generaties, die met enorme schuldenbergen worden opgezadeld. U noemt dat solidariteit.

En wat te denken van het Europese ambtenarenapparaat? Er lopen liefst 5000 ambtenaren rond die meer verdienen dan onze Nederlandse minister president.

Er moet helemaal geen cent bij, er moet zoveel mogelijk van het budget af.